Madame la Présidente, l'Histoire, comme une idiote, mécaniquement, se répète c'est l'écrivain et diplomate français Paul Morand, Monsieur le commissaire, qui le constatait au siècle dernier, et c'est malheureusement ce qui me vient en tête quand je découvre l'excellent travail qui a été réalisé par le consortium de journalistes sur le dossier dit des Panama papers.

C'est aussi ce qui me vient en tête quand je constate les tergiversations, les questionnements, les hésitations parfois au sein de cet hémicycle sur l'organisation ou non d'une commission d'enquête.

J'espère que nous serons suivis et qu'une majorité se dégagera, car nous ne pouvons nous contenter d'une commission spéciale, comme celles qui ont été mises en place après le scandale LuxLeaks. En effet, très rapidement, vous le savez, les membres de cette commission ont été confrontés aux limites d'une commission spéciale. Il a même fallu menacer les multinationales de leur retirer l'accès au Parlement européen pour les obliger à se présenter devant nous et, quand elles l'ont fait, cela a été pour tenir un discours convenu et s'abstenir de répondre à nos questions.

C'est pourquoi j'appelle vraiment à soutenir la mise en place de cette commission d'enquête c'est le seul moyen d'enquêter de manière approfondie sur ce nouveau scandale pour délimiter les responsabilités et comprendre les mécanismes mis en place. Je demande aussi à ce qu'on élargisse le périmètre d'enquête, en s'intéressant également aux mécanismes qui permettent le blanchiment d'argent. Ces mécanismes financent le terrorisme international

Il est donc temps que les chefs d'État et de gouvernement comprennent que les citoyens ne doivent pas être les seuls à faire des efforts en cette période de crise.

on sait qu'il y a de l'argent, on sait où il se trouve, il reste maintenant à avoir le courage d'aller le chercher.